Spoštovane kolegice in kolegi! Včeraj je bilo v tej dvorani rečeno, da poslanska skupina Liste Marjana Šarca, se ne vključuje v razprave in da celo razprave ignoriramo. Poslanska skupina Liste Marjana Šarca na vsak predloga predlog zakona pripravi stališče in stoji na strokovnih osnovah in realnih podlagah. To povemo odkrito in samozavestno in za tem tudi stojimo. Če pa ne razpravljamo v razpravi, je to iz razloga, ker ne vidimo razloga, da večkrat povemo eno in isto. Še posebej pa takrat se ne oglašamo, ko jasno povemo, da pripravljamo svoje predloge zakonov, ki kompleksno rešujejo vsebino, kot smo si jo zadali v koalicijski pogodbi. To je vsekakor naša pravica vlade oziroma dolžnost. Spoštovani! Ko sem v teh mesecih sešteval zmanjšanje prihodkov na podlagi vaših predlogov za zmanjšanje DDV-ja, predlog o, o zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb, zakon o davku o dohodnino in še kaj, samo nehal seštevati pri prekoračitvi milijarde. Sem nehal seštevati pri prekoračitvi milijarde. In v naslednjih dneh bom to vsekakor bolj natančno seštel, ker verjetno še ni konec. Na drugi strani pa bi želel, pa bi želeli veliko dodatnih socialnih transferov in pomoči za številna področja. Ves čas opozarjate na fiskalno pravilo, ki ga menda ne dosegamo oziroma kršimo, ker smo v prvi vrsti dali za višjo minimalno plačo, za povprečnino, obdržali smo sedanje transfere. Torej, dali smo tam, kjer lahko na podlagi učinkov dobimo nazaj. Kolega Šircelj, vi ste, sami so rekli vaši kolegi, da ste eden največjih oziroma oziroma največji strokovnjak v tem parlamentu za to področje. Jaz bi si želel, da bi midva skupaj šla do predstavnikov Mednarodnega denarnega sklada, do predstavnikov OECD-ja in da bi o teh zadevah, tako kot so zdajle bile predstavljene oziroma kot potekajo, da bi tam te zadeve razčiščevali oziroma da bi videli, kdo ima potem prav, ne. Kot človek iz gospodarstva se sprašujem, ali smo sploh resni v tem parlamentu ali živimo v dveh svetovih. Veste, morda je to všečno nekaterim, ki ne morejo razumeti celotne slike. Verjemite pa mi, da to ni všečno tistim, ki razumejo, da lahko deliš samo to in toliko, kolikor si ustvaril. Državljani, ki nas spremljajo, si bodo sami ustvarili realno sliko, druge tu ni. Pomembno je, da vlada dela dalje po tempu, ki smo si ga zastavili. Veliko dela nas čaka in tudi odgovornosti.